Szeretném megköszönni kollégámnak Dalton úrnak a munkáját, a dokumentummal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az Európai Néppárt és az ECR együttműködése pillérét jelentette annak, hogy most sikerről beszélhetünk. Örülök, hogy a 2016 os bizottsági javaslattal ellentétben az uniós intézmények most egy központosított rendszer létrehozását tűzték ki célul. A kezdetektől egy ilyen rendszer létrehozását támogattam, ugyanis a központi rendszer kizárja a technikai problémákat, és kizárja az esetleges visszaéléseket is az információnyújtás terén. Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy a többéves munka mostanra beérett, ugyanis mind a Bizottság, mind a Tanács felismerte, hogy egy ilyen rendszer a hatékony bűnüldözés egyik kulcseleme, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a bűnüldözők számára is átjárhatóak a schengeni határok. Fontosnak tartom továbbá azt is, hogy az ujjlenyomat része lesz a harmadik országbeli elkövetők azonosításának, mivel esetükben nehezebb az identifikáció.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió területén élő polgárok biztonsága nem képezheti alku tárgyát. Éppen ezért a tárgyalások alatt határozottan kiálltam amellett, hogy az ECRIS TCN rendszernek, nemcsak az uniós állampolgársággal nem rendelkező harmadik országbeliekre kell kiterjednie. Meg vagyok róla győződve, hogy minden olyan kettős állampolgárra vonatkozó információt tárolni kell, aki valamely uniós tagállam állampolgárságán kívül egy harmadik ország polgárságával is rendelkezik. Nem szabad, hogy a rendszer kiskapukat tartalmazzon. Az Európai Néppárt tehát támogatja ezt a dokumentumot, mert jelentős előrelépésnek tartja, és úgy gondoljuk, hogy működőképes rendszer jön általa létre.